Ich denke sehr wohl, dass man in manchen Bereichen natürlich einsparen kann, und auch die Ausgabe von Schokolade kann sich natürlich erübrigen.